Um es vorwegzunehmen Unsere Fraktion wird nachher gegen die Makrofinanzhilfe stimmen. Und um auch das gleich klarzustellen Unsere Fraktion will wie andere, dass die Ukraine ein souveränes und territorial ungeteiltes Land ist. Auch unsere Fraktion will, dass sich die Ukraine zu einem Land mit funktionierenden demokratischen Strukturen entwickelt, aber auch zu einem Land, in dem Menschen sozial gesichert, politisch selbstbestimmt und demokratisch frei leben können, frei vom Einfluss der weiter ungehindert agierenden Oligarchen. Und auch unsere Fraktion sieht, in welcher extrem schwierigen wirtschaftlichen Situation sich das Land und vor allem seine Menschen befinden. Wir stimmen aber dagegen, weil wir glauben, dass der mit der Makrofinanzhilfe verknüpfte wirtschaftspolitische Kurs bereits in der EU gescheitert ist, Stichwort Griechenland. Wir stimmen dagegen, weil wir nicht akzeptieren, dass sich das Parlament organisiert einer Debatte entzieht, wie man mit der erkennbaren Zahlungsunfähigkeit der Ukraine in Zukunft umgehen will. Wir stimmen auch dagegen, weil wir glauben, dass die ukrainische Regierung eine klare Botschaft dieses Parlaments braucht So wie Moskau muss auch Kiew alles unterlassen, was den Kern von Minsk II unterminiert.